Aj keď právo na bývanie je zakotvené v mnohých ústavách členských štátov, bývanie patrí k najextrémnejším príkladom chudoby a sociálneho vylúčenia zo spoločnosti. V každej krajine existuje určitá skupina obyvateľstva, ktorá si nedokáže alebo len s problémami dokáže zabezpečiť dôstojné bývanie vlastnými silami.

Ak hovoríme o bývajúcich v sociálnych bytoch, nesmieme zabúdať ani na skupiny obyvateľstva, ktoré bývajú v zdravotne nevyhovujúcich a nevhodných podmienkach, s ktorými je potrebné sa zaoberať. Podporila som správu, lebo poukazuje na dôležitosť a vážnosť prerokovanej problematiky, a v konečnom dôsledku aj preto, že prichádza s podnetmi, ako odstraňovať sociálne rozdiely, prehlbujúcu nezamestnanosť či prehlbujúcu sa chudobu a sociálne vylúčenie. V plnom rozsahu si uvedomujem, že názory na sociálne bývanie sa v rámci členských štátov značne líšia. Preto vítam návrh, na základe ktorého by sa mal vyjasniť pojem sociálneho bývania.